Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ringrazio la commissaria, grazie anche alla relatrice per l'ottima proposta, che io ovviamente sostengo, perché penso che davvero si ponga l'accento sull'inquinamento, sulla congestione del traffico, su tutti gli elementi che purtroppo sono in grado, e lo fanno, di

Quindi abbiamo finalmente una proposta concreta, passiamo al principio del chi inquina paga e del chi usa paga e quindi a un aspetto che è quello della distanza e non più del tempo. Sono anche a favore del fatto che si abbia un rinvio per gli Stati membri al 2026 per le auto e sottolineo l'importanza di non danneggiare i pendolari, perché abbiamo già il pesante effetto dell'inurbamento delle città e quindi dobbiamo salvaguardare le zone più remote, come pure far sì che questa direttiva non sia inficiata per il fatto di consentire di andare sulle strade secondarie, quindi va bene anche la tassa sulla congestione del traffico.